hæstvirtur forseti ég mæli hér fyrir frumvarpi til laga um sölu fasteigna fyrirtækja og skipa á þingskjali sjö hundruð sextíu og níu sem er fjögur hundruð fertugasta og áttunda mál þingsins í gildandi lögum um sölu fasteigna fyrirtækja og skipa er kveðið á um endurskoðun laganna fyrsta janúar tvö þúsund og átta það er þegar reynsla væri komin á það fyrirkomulag sem fyrir er mælt í lögunum hæstvirtur þáverandi dómsmálaráðherra skipaði í maí tvö þúsund og sjö vinnuhóp sem gera skyldi tillögur að breytingu á lögunum vinnuhópurinn skilaði tillögum sínum í formi heildarfrumvarps til nýrra laga í lok árs tvö þúsund og sjö þann fyrsta janúar tvö þúsund og átta fluttist málaflokkurinn það er málefni fasteignasala til viðskiptaráðuneytisins og í kjölfarið var skipaður nýr starfshópur til að leggja fram lokadrög að frumvarpi til laga um sölu fasteigna fyrirtækja og skipa hópurinn lauk störfum um miðjan mars tvö þúsund og átta og skilaði frumvarpi til nýrra heildarlaga um sölu fasteigna fyrirtækja og skipa nokkuð áþekkum þeim sem fyrri starfshópur hafði skilað frumvarpið var lagt fyrir alþingi í kjölfarið en fékk ekki afgreiðslu nú hafa verið gerðar lítillegar breytingar á fyrra frumvarpi sem meðal annars má rekja til ákvæða þjónustutilskipunarinnar svokölluðu en þegar hefur verið mælt fyrir frumvarpi til innleiðingar á henni markmiðið með þessu frumvarpi er að viðskipti með fasteignir fyrirtæki og skip fari fram með tryggum og öruggum hætti fyrir þá sem koma að slíkum viðskiptum jafnt kaupendur og seljendur og neytendur alla í heild fasteignaviðskipti eru oftar en ekki viðskipti með aleigu fólks eða að minnsta kosti verðmætustu eign þeirra og því er nauðsynlegt að löggjafinn marki skýra en sanngjarna löggjöf í þessum efnum þá er markmið þessa frumvarps jafnframt að tryggja þeim sem telja á sér brotið í fasteignaviðskiptum hraða og vandaða málsmeðferð við úrlausn sinna mála og verður nánar vikið að því hér á eftir en víkjum þá að helstu nýmælum frumvarpsins í frumvarpinu er það nýmæli að lagt er til að lögfest verði markmiðsákvæði í fyrstu grein frumvarpsins til að undirstrika markmið laganna en með því er átt við að þeir sem hafa fengið einkarétt hjá hinu opinbera til að eiga milligöngu um viðskipti milli kaupenda og seljenda gæti hagsmuna beggja aðila þannig er lagt til að fest verði í lög að staða kaupenda og seljenda skuli lögð að jöfnu og hagsmuna þeirra beggja sé gætt það nýmæli er einnig að finna í sjöttu greinar frumvarpsins að skýrt er kveðið á um að fasteignasali megi ekki fela öðrum að vinna þau störf sem löggilding nær til í meira mæli en lögin og reglugerðir settar samkvæmt þeim segja til um tilefni þessa er að svo virðist sem nokkuð óljóst hafi verið hversu mikið af skyldum fasteignasalans hann geti framselt öðrum sem starfa í hans þágu og hvaða verk óheimilt sé að framselja hér er þó ekki verið að koma í veg fyrir að fasteignasali geti látið aðra vinna einföld verk með þessu er einnig leitast við að setja nokkur bönd á verktöku fasteignasala sem talsvert hefur verið amast við og hefur verið nokkuð umdeild jafnframt er tekið af skarið um að fasteignasali beri skaðabótaábyrgð á því tjóni sem valdið er af þeim sem starfa í hans þágu í frumvarpinu er í d lið þriðju grein tillaga um breytingar á fyrirkomulagi á menntun fasteignasala

verði felldar að löggjöf um menntun á háskólastigi háskólar geta ef frumvarpið nær fram að ganga skipulagt nám fyrir fasteignasala en það skal þó vera níutíu staðlaðar námseiningar og er efnahags og viðskiptaráðherra heimilt að setja reglugerð til að mæla fyrir um framkvæmd og tilhögun þessa náms þannig samsvara níutíu staðlaðar námseiningar eða svokallaðar ects einingar eins og hálfs árs háskólanámi eða fjörutíu og fimm einingum samkvæmt eldra einingakerfi sem almennt miðað var við hér á landi í háskólanámi lengst af því er ekki lagt til að lengd eða umfangi námsins verði breytt heldur að það verði flutt til háskólanna samhliða verði prófnefnd fasteignasala lögð niður sem einfaldar stjórnsýslu og lækkar rekstrarkostnað með þessu frumvarpi eru að auki lagðar til tvær meginbreytingar á reglum um fasteignasala annars vegar er lagt til að skylduaðild að félagi fasteignasala verði felld niður umboðsmaður alþingis tók fyrir nokkru að eigin frumkvæði til athugunar skylduaðild að félaginu og hvort hún stæðist ákvæði stjórnarskrár íslands um félagafrelsi samanber niðurstöðu umboðsmanns alþingis númer fjögur þúsund tvö hundruð tuttugu og fimm tvö þúsund og fjögur umboðsmaður taldi að vafi léki á því hvort þau verkefni félags fasteignasala sem kveðið er á um í núgildandi lögum uppfylltu þau skilyrði sem önnur málsgrein sjötugustu og fjórðu grein stjórnarskrárinnar setti það er að skylduaðild væri nauðsynleg til að félag fasteignasala gæti sinnt lögmætu hlutverki vegna almannahagsmuna umboðsmaður alþingis vakti athygli dóms og kirkjumálaráðherra á álitinu á hinum norðurlöndunum er skylduaðild að félagsskap fasteignasala ekki til staðar þrátt fyrir það hefur yfirgnæfandi meirihluti fasteignasala í danmörku svíþjóð og noregi séð hag sínum best borgið með því að vera félagsmenn í slíkum félögum ekkert bendir til þess að málum yrði öðruvísi farið hér á landi þannig myndu flestir fasteignasalar vafalaust sjá hag sínum best borgið með frjálsri félagsaðild enda ljóst að slíkur félagsskapur hefur margvíslega kosti ein meginástæða þess að lögð var til skylduaðild í frumvarp til gildandi laga var að gefa félaginu tækifæri til þess að eflast að burðum og skapa sér þá stöðu að verða leiðandi hér á landi eins og kemur fram í áliti allsherjarnefndar sem fylgdi því frumvarpi taldi nefndin að félagið kynni að styrkjast svo verulega í starfsemi sinni í framhaldi af lögfestingu að ekki yrði nauðsynlegt að kveða á um skylduaðild til frambúðar og lagt til að það fyrirkomulag yrði tekið til sérstakrar skoðunar að nokkrum tíma liðnum þá hafa vinnuhópar þeir er unnu að endurskoðun gildandi laga vísað til fyrrgreinds álits allsherjarnefndar og komist að þeirri niðurstöðu að ákvæðið hafi þegar þjónað tilgangi sínum hins vegar er í sjöundu greinar frumvarpsins lagt til að fellt verði niður það skilyrði gildandi laga að fasteignasala skuli vera í eigu löggilts fasteignasala og að sá starfi á viðkomandi fasteignasölu telja má að frjáls eignaraðild geti leitt til aukinnar samkeppni og þess að öflugri rekstrareiningar myndist með því að lögð eru til í frumvarpinu ákveðin höft á verktöku innan fasteignasalaumhverfisins og að ekki er fallið frá skyldu til ábyrgðartryggingar fasteignasala og þeirra sem starfa fyrir hann ætti öflug neytendavernd og öryggi í viðskiptum ekki að bera hnekki með þessum breytingum í frumvarpinu er einnig gert ráð fyrir því að eftirlitsgjald fasteignasala lækki úr hundrað þúsund krónur í áttatíu þúsund krónur á ári en talsverð fjárhæð hefur safnast í sjóð eftirlitsnefndar fasteignasala

heldur verði gengið á fyrirliggjandi innstæðu í sjóði sem hefur safnast þar síðustu ár þar sem innheimt eftirlitsgjald var umfram kostnað nefndarinnar þótti þetta fyrirkomulag sanngjarnasta leiðin til að koma til móts við starfandi fasteignasala sem greitt hafa eftirlitsgjaldið þess má geta að í mars síðastliðnum voru samþykkt lög númer átján tvö þúsund og níu það er í mars á síðasta ári er afléttu skyldu til greiðslu eftirlitsgjalds vegna ársins tvö þúsund og níu að lokum er lagt til í fjórða kafla frumvarpsins að lögfest verði sérstök kærunefnd um málefni fasteignasala og að hún taki til starfa eins og fram kemur í athugasemdum með frumvarpinu er gert ráð fyrir því að kaupendur og seljendur fasteigna eða viðskiptamenn fasteignasala geti borið undir kærunefndina ágreining um þóknun og skaðabótaskyldu og aflað álits hennar um ágreiningsefnið hér er um að ræða mikilvæga réttarbót í þágu neytenda þar sem kostnaður við málsmeðferð verður stillt í hóf og málsmeðferð tekur skamman tíma hæstvirtur forseti ég tel að hér sé á ferðinni þýðingarmikið frumvarp sem mun stuðla að öruggari fasteignaviðskiptum og tryggja neytendur betur í slíkum viðskiptum þrátt fyrir að atvinnugreinin upplifi hremmingar þar sem fasteignasala hefur dregist gríðarlega mikið saman þá dregur það ekki úr nauðsyn þess að skýrar reglur skapi frjálst en öruggt viðskiptaumhverfi sem neytendur og samfélagið geti treyst að lokinni þessari umræðu legg ég til að frumvarpinu verði vísað til annarrar umræðu og háttvirtur